La Directiva de 2014 obligó a revisar los acuerdos sobre transparencia fiscal de la Unión Europea con Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza, pero Panamá no quiso firmar. Solo hemos podido descubrir la trama gigantesca tejida en el despacho Mossack Fonseca gracias a un delator anónimo, pero en otras grandes tramas, las personas que se han atrevido a denunciar han sufrido graves consecuencias por ello. En nombre de mi grupo, debo pedir a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa que proteja a los delatores y que lo haga con un cuadro único europeo horizontal porque, en caso contrario, estaremos incumpliendo nuestra responsabilidad, y ahora sabemos lo que debemos hacer. Mi grupo considera que los denunciantes juegan un papel esencial en la protección de nuestra democracia y del interés general. Luxleaks o los papeles de Panamá prueban que pese a los esfuerzos que realizamos, nuestros sistemas democráticos no disponen de los instrumentos jurídicos necesarios para protegernos eficazmente y que debemos, por tanto, proteger a los denunciantes, además de aprender de cada una de estas realidades desveladas. Pese al interés general de las revelaciones —ya se ha dicho hoy—, Antoine Deltour ha sido condenado a doce meses de prisión y a una multa. No podemos seguir con esta situación, puesto que la impunidad es el peor elemento que podemos introducir en nuestras instituciones y necesitamos que sigan denunciando.